Denn es gibt auch nicht stabiles Nanomaterial, das wäre zum Beispiel Zucker, der so fein zu Puderzucker vermahlen ist, dass er Nanopartikelgröße hat. Nicht stabiles Nanomaterial schadet dem Organismus nach aller Erkenntnis nicht.